où l'Union européenne doit s'engager à négocier avec l'un de ses membres, le Royaume Uni, une sortie avec des conséquences possibles pour sa propre économie dont personne ne mesure encore totalement l'ampleur. Il se déroule aussi dans un contexte où beaucoup de nos États membres sont confrontés à une montée du populisme face à laquelle nous devons, nous qui sommes convaincus qu'une solution doit venir de l'Europe, adapter notre stratégie de croissance à cette réalité. Pour cela, nous avons besoin d'une réponse qui soit à la hauteur. Elle doit être claire, forte et articulée autour d'une vraie stratégie d'investissement, afin d'éviter une stagnation séculaire et permettre le développement d'une nouvelle économie sobre en ressources, respectueuse des êtres comme de l'environnement bref, permettre à l'Union européenne de réussir sa transition écologique. À cet égard, il est nécessaire, d'abord, de renforcer les infrastructures durables, y compris dans leur volet social. Ensuite, il faut s'attacher au verdissement de l'union des marchés des capitaux vous n'en parlez quasiment jamais, cher Vice président. Il faut prendre le pli, sinon nous n'avancerons pas.